Klar ist auch, die Jugendgarantie kann nur ein Element sein. Sie ist ein Medikament, aber kein Heilmittel für Jugendarbeitslosigkeit. Wir dürfen das Ziel nicht aus den Augen verlieren, dass wir junge Menschen nicht einfach nur in irgendeine Beschäftigung bringen. Wir brauchen gute, nachhaltige Beschäftigung, die auch das Auskommen für ein Leben sichert. Da ist auch Mobilität von Spanien nach Deutschland, von Griechenland in die Niederlande oder wo auch immer hin, nicht die Lösung. Mir dauert das wirklich alles viel zu lange. Kommissar Andor hat ja auch die unsägliche, unglückliche, unkonkrete Rolle der Mitgliedstaaten und des Rates aufgezeigt. Ich wünschte mir, dass sich da einiges mehr tut. Wir brauchen gute Arbeitsplätze für unsere jungen Menschen und strukturelle Reformen!